Die Mitgliedstaaten stehen in der Pflicht, die Wasser Rahmenrichtlinie und auch deren Tochterrichtlinien umzusetzen. Als Berichterstatterin zur Grundwasserrichtlinie stelle ich noch einmal die Langfristigkeit in die Diskussion. Ein schädigender Stoff braucht mindestens 20 Jahre, bis er im Grundwasser ankommt. Es braucht aber mindestens 30 Jahre, um wieder Verbesserungen herbeizuführen, und viele Schäden sind nicht mehr reparierbar. Deshalb ist das Vorsorgeprinzip besonders beim Wasser elementar, und wir haben es verankert. Der Boden ist der größte Filter für gesundes Wasser. Wir haben in der Grundwasserrichtlinie klare Grenzwerte festgesetzt. Die Mitgliedstaaten sind hier in der Pflicht. Boden wandert nicht. Er bleibt immer im gleichen Mitgliedstaat, und somit ist hier Subsidiarität angesagt. Wir haben den Gewässerschutz in viele unterschiedliche Politikbereiche integriert, besonders in der neuen Biozidverordnung und der Pflanzenschutzmittelgesetzgebung haben wir Regelwerke verabschiedet, die aufgrund strenger Grenzwerte und Vorgaben für den richtigen Einsatz der Produkte den Zustand der Gewässer erheblich verbessern. Die Novellierung der prioritären Stoffe im Wasserbereich muss kompatibel und ergänzend zu den anderen Richtlinien und Verordnungen für gesundes Wasser sein. Es darf hier keine Widersprüche geben.